Nous l'avons répété à plusieurs reprises il ne s'agit pas d'une crise de marché ou d'une crise sanitaire mais bien d'une crise politique. Si nous acceptons cela, nous allons pénaliser deux fois les agriculteurs une fois à cause des conséquences de l'embargo russe et une seconde fois à cause de la diminution des aides directes l'année suivante.

C'est un véritable problème car cela empêche tout débat sur le sujet.

Une des pistes de réflexion ne serait elle pas l'utilisation de la marge pour imprévus, instrument de dernier recours?